virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og sjö um breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn nefndin hefur fjallað um málið og fékk á sinn fund nínu björk jónsdóttur frá utanríkisráðuneyti og sigríði auði arnardóttur kristínu lindu árnadóttur og gunnar stein jónsson frá umhverfisráðuneyti og umhverfisstofnun

sjö um breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn og til að fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund sextíu e b frá tuttugasta og þriðja október tvö þúsund um aðgerðaramma bandalagsins um stefnu í vatnsmálum innleiðing þessara tilskipunar kallar á lagabreytingar sem gert er ráð fyrir að lokið verði í desember tvö þúsund og níu ljóst er að verulegur kostnaður mun fylgja innleiðingunni fram kom á fundi nefndarinnar að umhverfisráðuneytið hefur óskað fjárheimilda vegna þessa nefndin telur mikilvægt að fjárheimildirnar verði í samræmi við umfang þess verkefnis sem fram undan er við innleiðinguna nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt bjarni benediktsson lúðvík bergvinsson og kristinn h gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins steingrímur j sigfússon skrifar undir álit þetta með fyrirvara undir álitið rita árni páll árnason varaformaður steingrímur j sigfússon með fyrirvara ragnheiður elín árnadóttir ásta ragnheiður jóhannesdóttir magnús stefánsson og guðfinna s bjarnadóttir